Señor Presidente, señor Comisario, los objetivos de la política de vecindad son crear un área de estabilidad, prosperidad y democracia y un marco que favorezca la resolución pacífica de conflictos. Esta tarea no es sencilla los retos políticos y económicos a los que deben enfrentarse nuestros vecinos son enormes y nuestro compromiso para apoyar una transición en estos países hacia sociedades democráticas debe ser más firme que nunca. Razones para este compromiso no nos faltan la presión migratoria, que no cesa de aumentar la amenaza para nuestra seguridad a causa de la inestabilidad de la zona los problemas energéticos que nos obligan a mirar hacia el Magreb o el potencial económico que tendría para nuestras economías la consecución de una unión mediterránea con países estables y en crecimiento. En este proceso de cambio, el comercio juega un papel esencial debemos seguir reforzando el proceso de integración comercial entre los países de la ribera sur del Mediterráneo y también de estos con la Unión Europea. En las negociaciones para lograr estos acuerdos, la Comisión debe garantizar un nivel de liberalización ambicioso en áreas claves, como son los servicios, las inversiones y la contratación pública. En estos momentos en que gran parte de los esfuerzos y de los recursos de la agenda comercial y exterior de la Comisión se están centrando en otras áreas geográficas, creo que reforzar la integridad y la integración comercial con Euromed debe ser una de prioridades de la Comisión Europea.